venían con su posición prefijada, su minuto de gloria, a decir una posición política. Y eso es lo que está sucediendo con esto. La Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer dijo que el coformulante que se mezclaba con el glifosato era el que podía tener efectos cancerígenos.

Por tanto, aquí hemos llegado a un punto en el que hay juicios políticos. Habrá que aclarar muchas circunstancias, también Monsanto. Pero Monsanto se ha convertido en el caballo de Atila en una posición frente a los herbicidas en general.